Je viens d'apprendre que la Pologne n'a toujours pas signé cet accord.

M. le Président du Conseil qu'il invite les autorités polonaises à combler d'urgence cette lacune. Il nous reste à doter l'Union européenne d'un gouvernement, sans lequel il n'est point de maîtrise des flux migratoires.